Gospodine predsjedniče, temeljni problem koji se nameće objektivnom promatraču na ovu temu je nepoštivanje odluka Europskog parlamenta u kojem sjede izabrani zastupnici, dakle oni koje su građani Europe izabrali od strane Vijeća u kojem sjede

U Vijeću naravno vrijedi logika jačega, a konsenzusom se ta logika, za divno čudo, još pojačava. Osim ove teme htio bih u ovoj kratkoj minuti spomenuti temu monetarne unije koja je obuhvaćena izvješćem. Jasno je da je euro valuta koja će doći do svih zemalja članica, osim onih koje imaju izuzeće od toga.